Ja, predlagam, da se o tem vprašanju, ker pač z odgovorom nisem zadovoljen, ker sem prepričan, da tisti, ki se jih ta problem dotika, s tem, odgovorom ne morejo biti zadovoljni. Govorim o invalidih tretje kategorije, ki prejemajo dvesto oseminsedemdeset evrov, te, invalidske pokojnine. In, ... Spoštovana gospa ministrica, prebral vam bom samo en, en, en, en, en, en tekst, ki smo ga dobili v državni zbor, in sicer tukaj pišejo, piše, ena oseba: "Vem, da ste poslanci SDS z gospodom Jožetom Tankom v preteklem času že obravnavali velik socialni problem delovnih invalidov tretje kategorije in ostalih. Tem je, izračunano nadomestilo iz SPIZ-a šestdeset odstotkov izračunane invalidske pokojnine in dobijo okoli dvesto šestinsedemdeset evrov. Med njimi se nekateri trajno nezaposljivi in je to ednini vir preživetja. Po nekaterih podatkih je teh okoli šestnajst tisoč v državi. V kolikor bi dobili celotno izračunano invalidsko penzijo, bi ta zanašala okoli tristo osemdeset evrov. Žal noče oblast o tem nič slišati, medtem pa, radodarno razdaja denar za tujerodne invazivne migrante in jih postavlja pred državljane Republike Slovenije, ki so trideset in več let plačevali v davčno blagajno. To je skrajno nepošteno in diskriminatorno do tega dela prebivalstva." Spoštovana gospa ministrica! Jaz mislim, da ta oseba, ki je to zapisala, in takih je veliko, mislim, da, govori predvsem tisto, bom rekel, žalostno, tragično resnico. Tragično resnico. Se pravi, za njih denarja ni, za, nelegalne migrante, ki pa prihajajo v našo državo, pa vsakih, štirinajst dni vidim razpis za ne vem koliko, pol milijona, šeststo, sedemsto tisoč evrov nakupa, kaj jaz vem, od a do ž, za komfortno življenje v naši državi. Se pravi, za te ljudi denar je. Za te ljudi, ki pa so po dvajset, trideset, petintrideset let delali, pa ni, pa niso krivi, da so pač, prišli v tako situacijo, tako stanje, da so pač delovni invalidi tretje kategorije, pa prejemajo dvesto šestinsedemdeset evrov. Vi ste tudi rekli, da nekateri lahko dobijo, po tem, kar sem slišal, in vem, kaj ko gre skozi, naše te birokratske ovire, kako lahko človek pride še tudi do te socialne pomoči. Še tukaj je veliko problemov, preden grejo ti, invalidi lahko do tega pridejo, ne. In ste omenili eno enkratno socialno pomoč. Kaj to pomeni pri nekom, ki prejema letno, dvesto šestinsedemdeset evrov? Praktično nič. Posep. Poskušate se vsi, ki sedimo v tem parlamentu, postaviti v kožo tega človeka. Poleg tega, da je še ta človek delovni invalid. Poskušamo se postaviti pa dajmo razumeti, da je tako stanje nedopustno in država, kot je Republika Slovenija, kjer delimo denarje, tako kot sem že prej rekel, vsepovprek, kjer, lahko, dajemo za, za, da ne bom rekel, za državne sekretarje, za ne vem koga vsega, in za ne vem kakšne nevladne organizacije take in take denarje. Za teh ljudi, ki so pa pridno garali trideset, petintrideset let, pa jim zagotavljamo dvesto šestinsedemdeset evrov. To je sramota za to državo in tudi za vlado in za koalicijo.